Das Europäische Parlament hatte im Jahr 2010 zwei Entschließungsanträge mehrheitlich verabschiedet. In diesen beiden Entschließungsanträgen hat dieses Haus ganz klar Bedingungen formuliert. Es ist Fakt, dass dieses Abkommen diese Bedingungen konterkariert. Erstens Profiling ist weiterhin nicht ausgeschlossen. Zweitens Das Pull Verfahren ist nach wie vor möglich. Drittens Der Zweck für die Weitergabe der Daten ist nicht ausreichend spezifiziert.

In Summe ist also festzuhalten, dass dieses Abkommen erhebliche Bedenken in Bezug auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und in Bezug auf die Grundrechte der Europäischen Charta aufwirft. Aus diesem Grund werde ich selbstverständlich diesem Abkommen nicht zustimmen.